Monsieur le Président, demain, la cour d'appel de Luxembourg rendra son verdict dans l'affaire Luxleaks. Antoine Deltour, Raphaël Halet et Édouard Perrin ont permis de mettre en lumière les accords fiscaux entre le Luxembourg et les grandes entreprises. Ces pratiques d'optimisation fiscale privent chaque année l'Union européenne et les États membres de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Depuis ces révélations, les trois lanceurs d'alerte ont dû subir un long parcours judiciaire. Ce procès montre bien qu'une protection européenne des lanceurs d'alerte est nécessaire. C'est d'ailleurs une des recommandations des commissions TAXE et ECON faite il y a près de deux ans déjà. Après de nombreuses demandes et initiatives, notamment du groupe des Verts, la Commission européenne vient enfin de lancer une consultation publique sur un statut européen pour les lanceurs d'alerte. Cette initiative est tardive, mais elle est la bienvenue. C'est un premier pas vers une protection effective des lanceurs d'alerte. Celle ci doit être horizontale et suffisamment large pour laisser notamment la possibilité de lancer l'alerte aussi bien en interne qu'en externe, auprès des médias, par exemple. Par ailleurs, nous attendons toujours la publication d'une liste noire européenne des paradis fiscaux. Les États membres, à travers le groupe code de conduite sont en train d'affaiblir les critères à prendre en compte pour l'établissement de cette liste. C'est inacceptable, d'autant plus que tout cela est négocié de manière totalement opaque. Il y a deux urgences réformer le groupe code de conduite en imposant la transparence des débats, et maintenir des critères stricts pour la définition des paradis fiscaux, sans quoi la liste noire ne sera qu'illusion quand les citoyens attendent des actions concrètes.